Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke, poslanci. Predstavniki vlade in drugi prisotni. Iz lastnih izkušenj vem, da je delo ministra odgovorno pa tudi izjemno težko. Kolikor se minister trudi delati v skladu s potrebami prebivalcev in zahtevami ministrskega resorja. Je že tako, da socialno področje ni bilo prioriteta slovenskih predsednikov vlad, še najmanj pa finančnih ministrov . Zato bi se morali kot ministrica še posebej vztrajno prizadevati, da s finančnimi sredstvi in zakonskimi podlagami zagotovite spremembe v najranljivejševih najranljivejših skupin prebivalstva. Nedvomno je bilo na vašem resorju veliko storjenega, veliko pa je še treba storiti. Trg dela in pokojninski sistem sta prav tako kot socialni sistem predvsem v rokah Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, svoj del odgovornosti pa zagotovo nosijo tudi predsednik vlade, minister za finance in drugi ministri, najmanj gospodarski, pa tudi zdravstveni, šolski, okoljski in pravosodni ministri. Posledice omenjenih sistemov in vzpostavljenih delovnih, pravnih, zdravstvenih, okoljskih, izobraževalnih, pokojninskih in socialnih razmer prebivalstva pa so hude. Sistemi nadzorov na vseh navedenih področjih so bolj kot ne slabo delujoči. Prav tako kot organizacija in postopki dela v centrih za socialno delo. Naj pri tem, glede na eno izmed razprav še omenim, da je stranka Desus odločno proti političnemu kadrovanju na strokovnih mestih. Tudi pri iskanju in odločitvah o kadrih morajo biti po našem mnenju spoštovane vse strokovne in tudi zakonske določbe. Država proizvaja množico prekarnih delavcev brez osnovnih človekovih pravic. Množica zaposlenih s plačami, s katerimi se ne da preživeti. Mlade brez eksistenčne prihodnosti v naši državi, ki zato zapuščajo Slovenijo in množico starejših s pokojninami, ki ne dosegajo praga revščine. Na starost so ljudje pahnjeni v revščino, ministrstvo pa, kot kaže vsebina bele knjige, pokojninskega sistema nima vizije, kako bi se to v prihodnje lahko spremenilo. Prav tako državni zbor še nista prispela Zakon o osebni asistenci in o dolgotrajni oskrbi, zaradi česar so najbolj ranljivi v hudih človeških socialnih in zdravstvenih stiskah. Tako kot je prevečkrat zapostavljena diskriminirana in preslišana množica mladih, je pogosto zapostavljen diskriminiran in preslišan veliko del starejših. Ob tem zavezuje državo drugi člen Ustave Republike Slovenije, po katerem je Slovenja pravna in socialna država in šestinšestdeseti člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da država ustvarja možnosti za zaposlovanje in delo ter svojim državljanom zagotavlja nujno zakonsko varstvo. Zavezujoče določbe, ki bi jih morala udejanjati država, najdemo tudi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in v Evropski socialni listini. Kljub vsem tem zavezam so ljudje izpostavljeni izkoriščanju v okviru prekarnega dela brezposelnosti in celo brezdomstvu. Oropani so osnovnih človekovih pravic in dostojanstva. Slovenija je na prvem mestu po deležu začasnih zaposlitev med mladimi in vrhu po delnih zaposlitvah. Namesto zagotavljanja delovne in pravne varnosti dovoljuje država brezobzirno izkoriščanje zaposlenih. Vrstijo se deložacije in razseljevanje družin, kar se očitno sprejema kot nekaj normalnega, čeprav sodi streha nad glavo med osnovne človekove pravice. Omenila sem že, da ne gre vse na rovaš obdobje vašega ministrovanja, temveč tudi vašega predhodnega dela na tem ministrstvu in vaših številnih predhodnikov, ministrov, ministrov tega in drugih resorjev, te in druge vlade in predsednikov vlad različnih političnih opcij, ki so prav tako dajali prednost selitvam in kapitalu pred potrebami ljudi. Jasno je, da se preteklih napak ne da odpraviti čez noč, težava pa je, ker popravki potekajo zelo počasi ali pa sploh ne. Dovolite mi, da ob današnji razpravi še spomnim, da je sistem socialne varnosti prebivalstva vse bolj odvisen od aktivnosti Rdečega križa, Karitasa, dobrodelnih organizacij in dobrodelnih ljudi, s pomočjo katerih naj bi se poskrbelo za lačne, boste in gole sodržavljane, ki jim je država s tem odvzela človeško dostojanstvo. Ljudje si, posebej še po dolgoletnem delu, zaslužijo kaj več kot le miloščino. Spoštovana gospa ministrica, ljudje imajo pravico do ohranitve svojega človeškega dostojanstva, zato vzpostavitev sistema miloščine ni ustrezno nadomestilo socialne politike države. V letu dva tisoč petnajst je pod pragom revščine živelo dvesto sedeminosemdeset tisoč oseb, socialno izključenih pa je bilo tristo petinosemdeset tisoč oseb. In resno materialno prikrajšanih sto šestnajst tisoč oseb. Nekoliko manj kot leto prej, vendar zaskrbljujoče za tako majhen narod, kot je slovenski. Vlade in ministri bi se morali bolj aktivno prizadevati za to, da bi lahko vsakdo dostojno živel, da bi bila mladim posameznikom in družinam zagotovljena stanovanja, delo in prihodnost. Starejšim pa zdravstvena in socialna varnost in da bi imel vsakdo možnost prispevati k razvoju naše družbe. Žal pa se vlade pogosto trudijo premožnim dati še več ali preko davčnega sistema ali pa kar preko zvišanja plač, kot je bilo v zadnjem razvpitem primeru sporazuma s Fidesom. Spoštovani, z belo knjigo o pokojninski reformi še ne odgovarjate na izzive dolgožive družbe, saj predvidevate še nadaljnje zmanjševanje razmerja med povprečno pokojnino in povprečno plačo. Slovenija je tudi med redkimi premožnimi državami, ki se z oblikovanjem dodatnih skladov za starejše ali na drug način ni pripravila na upokojevanje tako imenovane baby boom generacije. Naloga države je, da s svojimi institucijami, zakoni in z drugo regulacijo vzpostavi mehanizme socialne države, da se prepreči revščino in socialno izključenost in poskrbi za otroke, invalidne osebe, starejše in vse, ki niso sposobni sami poskrbeti zase. Ljudem, ki so sposobni delati pa, da se z delom zagotovi možnost dostojnega preživetja. Tega naša država še ne zagotavlja. Spoštovana gospa ministrica. Današnjo interpelacijo boste preživeli. Kot pozitivno posledico interpelacije vzemimo nekatere rešitve, ki bodo prav zaradi interpelacije že danes sprejete na vladi v obliki družinskega zakonika. Naj vam bo današnje zaupanje koalicijskih partnerjev spodbuda, da boste do konca mandata rešili ali vsaj postavili temelje za rešitev najbolj perečih nerešenih nalog na vašem ministrskem resorju. Hvala lepa.